Monsieur le Président, À vot' bon cœur, messieurs-dames, tel pourrait être le titre que certains voudraient donner au paquet énergie.

Mais si on parle finance, rappelons que la facture énergétique de l'Union européenne, c'est 400 milliards d'euros par an, dont 160 milliards uniquement pour chauffer les bâtiments publics et, évidemment, c'est une énergie fossile, donc importée. Alors nous n'avons pas d'autre choix que d'imposer un changement de paradigme pour gagner en autonomie énergétique, pour faire baisser la facture des familles les plus précaires et surtout, oui, pour sauver la planète.

L'efficacité énergétique nous rendra plus compétitifs, les énergies renouvelables moins dépendants et plus en phase avec l'accord de Paris, et donc je souhaite que nous restions en cohérence avec ce que nous avons voté au mois de décembre dans l'intérêt de tous.